Wissen Sie, Flexibilität für eine ungerechte Sache ist schlecht, und Flexibilität mit Fairness zusammen halte ich für einen richtigen Weg. Jetzt kommen wir zu der Frage Wie ist diese Flexibilität in unserem Wirtschaftssystem sinnhaft? Es ist durchaus sinnhaft, dafür zu sorgen, dass Strukturen reformiert werden. Da ist auch Sparpotenzial, Abbau von Bürokratie möglich. Aber es kann doch nicht Flexibilität sein, wenn die einen in der Finanzmarktkrise bewiesen Risiken eingehen, die zum Schluss der Steuerzahler bezahlt. Auf diese Art von Flexibilität können wir verzichten. Deshalb ist ein ausgewogener Mix von Leitlinien, Schutzbestimmungen und Regelungen, die ja nichts anderes garantieren sollen als Fairness nämlich die Entscheidungen, die jemand für sich selbst trifft, die Risiken, die er eingeht, soll er auch dann selbst bezahlen können durch eine Bankenaufsicht, durch ein Insolvenzgesetz, durch langfristige weitere Entwicklungen in diesem Bereich kontrolliert, doch auch eine Frage von Flexibilität und Fairness. Zum Abgeordneten Helmer möchte ich sagen, dass ich glaube, dass die Opposition gegen die Europäische Union in einem Land ja nur dann steigt, wenn man versucht, im eigenen Land alle Fehlentwicklungen auf die Europäische Union zu schieben und zu glauben, man könne alles Positive für sich selbst einheimsen. Aber man soll die Bürgerinnen und Bürger nicht unterschätzen, die ganz genau wissen, dass es Verbesserungsbedarf sowohl in der nationalen als auch in der gemeinsamen europäischen Politik gibt. Eine derartige Schuldzuweisung hat, wie Lügen oder Unwahrheiten generell, kurze Beine. Deshalb bin ich auch in der Diskussion Guy Verhofstadt hat das ja angesprochen häufig in einer Kontroverse zu meinem Kollegen Cameron, weil ich davon überzeugt bin, dass es eine Frage der Ehrlichkeit ist, zuzugeben, wo in unseren Ländern Stärken nur deshalb erreicht wurden, weil wir sie in gemeinsamen Märkten, durch gemeinsame Anstrengungen zustande gebracht haben.

Wettbewerbsfähigkeit kann man steigern, indem man die jungen Leute besser ausbildet. Deshalb bin ich ein so großer Anhänger der Facharbeiterausbildung, der Ausbildungswerkstätten, der Jugendgarantie. Man kann Möglichkeiten der Wettbewerbsfähigkeit steigern, indem man innovativer ist. Das ist ein schwieriges Thema, weil wir alle wissen, dass wir bei Forschungsmitteln und gemeinsamer europäischer Forschung in diesen schwierigen Zeiten alle Hände voll zu tun haben, ausreichende Mittel überhaupt zustande zu bringen. Aber ich bin davon überzeugt, dass man Wettbewerbspolitik auch stärkt, indem man den Kleingarten vergrößert und gemeinsame Anstrengungen in Europa einer Wettbewerbsfähigkeit gegenübersetzt, wie sie in anderen Teilen der Welt mit anderen Methoden, sehr häufig auch ohne demokratische Methoden, zustande gebracht wird. Wir haben ein eigenes Modell, ein demokratisches, ein freiheitsliebendes Modell für die Steigerung von Wettbewerbsfähigkeit. Und daher verträgt dieses Modell nicht eine Regel, die sagt Löhne runter und Sozialleistungen streichen, damit steigert man die Wettbewerbsfähigkeit. Das verträgt sich nicht mit dem demokratischen Modell Europa, weil es die Akzeptanz der Bevölkerung verliert. Ich bin aber stolz darauf, dass wir Wettbewerbsfähigkeit anstreben mit diesem demokratischen Modell Europa!